Obraz je vesel, zguban, nasmejan, malo starejši, ima modre oči, trajno, take malo kičaste uhane, srajco belo, in pa je naličen obraz je tudi. tak urejen. Obraz je nagajiv oziroma tako malo, pozerski. ni nasmejan, ni pretirano resen, ravno nekaj vmes. Pogled je usmerjen nekam za kamero, tej osebi, oseba pošilja tudi poljubčke. Ima moderno blond frizuro, na paž. oči, modrozelene. Namazana je punca, in cela lepo urejena. Obraz je moški. malo starejši, gospod nosi očala. Ima je resen pogled, zguban obraz, velik nos, ravna usta, pa v bistvu nekako žalostne oči, no. Obraz je vesel, nasmejan, gleda nekam na stran. Moška, moška podoba je na sliki. usta ima malo priprta, košate ima obrvi in lase, črne, tudi polti je gospod malo temnejše, ampak to je najbrž zato, ker je bil nekaj časa na soncu. Obraz je ženski, mlad, deklica nosi uhane in je namazana. je tudi malo temnejše polti oziroma bolj zagorela. ima rjave lase in pa tak, zapeljiv oziroma, tak šarmerski pogled. Obraz je moški, nasmejan, zelo nasmejan, deluje srečen gospod, z lepimi, temnimi očmi. tudi nasmeh je tak bel, za reklamo snemati od, zobne paste. Temnejši lasje, tudi temnejša polt, oziroma malo pač zagorel. to. Obraz je resen, zamišljen, gleda nekam v stran, fant ima dolge lase, na paž, tudi frufru, v bistvu malo sili na oči. Twmne oči, malo bradice, priprta usta, špičast nos, taka, lica, udrta, to je to. Obraz na frizuro od Beatlov. Resen obraz, gleda, moški, gleda proti kameri z zelenimi očmi. Svetle polti, ima ene malo, majčkeno bradice oziroma nekaj dni je neobrit. špičast nos, resen obraz, resen pogled, tako malo zaskrbljen oziroma zmeden deluje. Obraz mlade punce, rokerice. ima temne lase, tudi zelo temen mejkap in pa dva pirsinga. Enega v nosu, enega v ustnici. mlada punca, svetle polti, na vratu ima tatu, ki se ga ne vidi dobro. in pa deluje v bistvu prestrašeno oziroma, kot da jo je nekdo slikal, pa ni ravno vedela, da jo bo. Resen moški obraz, lahko bi bil s kakšne nogometne slike oziroma kakšne nogometne reprezentance. pogled je zamišljen, frizura urejena v fantovsko irokezo, spet ni čisto pobrit, svetle polti, velik nos, ampak tak normalen moški obraz.